Škoda, že odišiel pán Juncker, chcela som sa ho opýtať, ako pokračujeme, ako pokračuje Komisia v boji proti daňovým únikom a proti daňovým rajom. Ale spýtam sa na dve veci, alebo poviem o dvoch veciach, ktoré sú dôležité z toho posledného zasadnutia Rady a to je diskusia o energetickej únii a to, akým spôsobom budeme ďalej postupovať na Ukrajinu. Myslím si, že energetická únia je jeden z najlepších projektov, ktorý nás čaká. Dôležité bude, aby sme dokázali ustrážiť, aby Komisia dokázala ustrážiť a aby Rada dokázala potvrdiť to, že ceny, ktoré vzniknú z takéhoto projektu pre príjemcov, pre ľudí, ktorí sú častokrát naozaj vo veľmi ťažkej životnej situácii, budú akceptovateľné a budú zaplatiteľné. Aby to teda nebol projekt, ktorý bude v prospech veľkých firiem, energetických firiem, ale aby to bol projekt v prospech občanov. A veľmi krátko k Ukrajine. Pán Tusk, tá situácia na Ukrajine je naozaj veľmi zlá, dnes boli opäť veľké demonštrácie v Kyjeve. Tentokrát sa demonštruje proti vláde. Bolo by naozaj na mieste, keby sme Ukrajine vytvorili väčší priestor a keby sme sa neobmedzovali iba na akési pôžičky alebo iba na pôžičky, ktoré teraz ideme Ukrajine poskytovať, ale aby sme celú túto situáciu lepšie hodnotili aj z toho politického uhla pohľadu.